handhafar valds forseta íslands hafa gefið út svohljóðandi bréf handhafar valds forseta íslands samkvæmt áttundu grein stjórnarskrárinnar forsætisráðherra forseti alþingis og forseti hæstaréttar gjöra kunnugt vér höfum ákveðið samkvæmt tillögu forsætisráðherra að alþingi skuli koma saman til framhaldsfunda föstudaginn tuttugasta og níunda janúar tvö þúsund og tíu klukkan tólf gjört í reykjavík tuttugasta og níunda janúar tvö þúsund og tíu jóhanna sigurðardóttir ásta r jóhannesdóttir ingibjörg benediktsdóttir

bréf handhafa valds forseta íslands um að alþingi skuli koma saman til framhaldsfunda

á ný ég býð hæstvirtan forseta og háttvirtir alþingismenn velkomna til þingstarfa og lýsi þeirri einlægu von minni að störf alþingis verði þjóðinni til farsældar og þinginu til sóma